Señor presidente. Ahora que en la Unión Europea recobramos un moderado optimismo de la mano de la recuperación económica, después de haber pasado unos años de infarto, ha llegado la hora de hacer frente a las cicatrices, a las gravísimas y hondas cicatrices que han dejado tras de sí los años de la gran recesión. Cicatrices sociales que tienen sobre todo un patrón común la desigualdad. La desigualdad entre países, la divergencia —cuando éramos una máquina para converger― y la desigualdad dentro de los países. Una desigualdad que ha generado bolsas de pobreza, de miedo, de incertidumbre, de resentimiento. Cosas que hemos visto cada vez que abríamos las urnas en el continente durante los últimos años. Y es en este marco —en un tiempo de fracturas sociales— en el que las instituciones europeas hemos acordado un pilar europeo de derechos sociales. Un paso positivo, un paso en la buena dirección, un paso modesto —también hay que decirlo― que quiere establecer oportunidades, condiciones de trabajo y protección social. Que para nosotros es visto, para los socialistas, como el alma del proyecto europeo. Pero necesitamos que este alma cobre cuerpo, tome cuerpo en forma de normas vinculantes, políticas públicas, instrumentos y recursos necesarios para regular las condiciones laborales frente a la precarización y la devaluación salarial para luchar contra la discriminación de género para hacer frente a las bolsas de pobreza infantil que tenemos. Y hacerlo todo ello también en el marco del Semestre Europeo, la verdadera maquinaria de coordinación de políticas económicas de la Unión. Por eso, a nosotros nos decepciona que la agenda legislativa de la Comisión aún sea pobre. Esto no puede convertirse en otra fuente de frustración para los ciudadanos. Tenemos en nuestra mano la oportunidad y la necesidad de recobrar la legitimidad de Europa y de pasar de ser vistos como una fría herramienta de la globalización a un cálido hogar que protege a los ciudadanos. Para eso es el pilar de derechos sociales.